Doamnă președintă, cine atacă un jurnalist atacă dreptul nostru la exprimare și mai ales dreptul nostru la informare și nu va reuși niciodată asta. Eu astăzi adopt și am adoptat întotdeauna spusele lui Voltaire nu sunt neapărat de acord cu tot ceea ce spui, dar voi fi întotdeauna cel care va apăra până la moarte dreptul tău de a o spune. Și într adevăr, jurnalismul de investigație este din ce în ce mai greu de făcut în Europa, în Europa, unde nu ne am aștepta să fie astfel de fapte abominabile, iar jurnaliștii căzuți la datorie sunt o dovadă a ceea ce spun astăzi. Jurnaliștii de investigație sunt hărțuiți economic, sunt hărțuiți juridic și chiar și agresiunea fizică se vede că este din ce în cea mai frecventă. Eu sunt, v am mai zis, medic, medic de urgență în Iași România, și de fiecare dată caut soluții concrete. Așa că am depus, pe de o parte, în Parlamentul României, un proiect de lege prin care se prevede foarte clar ca doi la sută din prejudiciul recuperat în urma unei anchete jurnalistice să i revină celui care face această anchetă, pentru că presiunea economică este extrem de mare și, adesea de natură economică, nu pot rezista. În al doilea rând, trebuie să căutăm soluții juridice, de asistență juridică la nivel european și cred că acel program creativ poate să fie o soluție ca jurnaliștii să nu mai fie hărțuiți juridic. Iar dacă vorbim despre agresiune, haideți să ne gândim, este un proiect pe care l am propus în Parlamentul României, se referea la medicii de urgență care sunt agresați adeseori, să încadrăm, să dăm o nouă încadrare juridică agresării jurnalistului aflat în misiune, cea de ultraj, dacă vreți similar polițistului sau jandarmului, în așa fel încât orice astfel de fapte să nu rămână nepedepsite. Eu salut astăzi prezența dumneavoastră și sper să nu rămânem doar cu vorbe goale, pentru că unitate în diversitate înseamnă și dreptul la liberă exprimare.